breytingum frumvarp þetta er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu að tilhlutan sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra en með því eru lagðar til breytingar á lögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex um lax og silungsveiði með síðari breytingum með frumvarpinu eru annars vegar lagðar til breytingar á ákvæði tíundu grein laganna um innlausn veiðiréttar en samkvæmt því ákvæði er innlausnarrétturinn tímabundinn og gildir til þrítugasta júní tvö þúsund og ellefu samkvæmt frumvarpinu er lagt til að gildistími innlausnarréttarins verði framlengdur um fimm ár það er til þrítugasta júní tvö þúsund og sextán hins vegar eru með frumvarpinu lagðar til breytingar á skipan matsnefndar samkvæmt fertugustu og fjórðu grein laganna á þann veg að í stað þess að hæstiréttur íslands tilnefni tvo menn í nefndina og að annar þeirra verði formaður skipi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra einn mann í nefndina án tilnefningar sem verði jafnframt formaður nefndarinnar áfram er gert ráð fyrir að hæstiréttur tilnefni einn mann í nefndina þá verður áfram gert ráð fyrir að landssamband veiðifélaga tilnefni einn mann í sömu nefnd réttur til innlausnar veiðiréttinda samkvæmt tíundu grein laganna fylgir þeim jörðum sem veiðiréttindi hafa áður tilheyrt og er eins og áður segir bundin þeim tímatakmörkunum að ef innlausn hefur ekki farið fram innan fimm ára frá gildistöku laganna sem var fyrsta júlí tvö þúsund og sex fellur slíkur réttur endanlega niður í eitt skipti fyrir öll það er þrítugasta júní tvö þúsund og ellefu í sjávarútveg og landbúnaðarráðuneytinu er nú til meðferðar mál til ákvörðunar þar sem krafist er innlausnar samkvæmt framangreindu ákvæði tíundu grein laga númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex sem ekki er enn lokið um er að ræða flókin eignarréttarleg ágreiningsefni sem ekki er útilokað að leitað verði úrlausnar dómstóla um þegar ráðuneytið hefur lokið þeirri vinnu sem er á verksviði þess samkvæmt framangreindu ákvæði ljóst er að slíkur málarekstur getur dregist meðal annars vegna þess hve flókin og umfangsmikil slík mál geta verið einnig hefur komið fram í viðræðum sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins við hagsmunaaðila að talið er æskilegt að gildistími þessa ákvæðis verði framlengdur um tiltekinn tíma eða í fimm ár þegar litið er til þessa er talið rétt að framlengja gildistíma ákvæðisins um tiltekinn tíma á meðan leyst verður úr þeim málum sem til meðferðar eru nú samkvæmt framangreindu ákvæði tíundu grein laga númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex hins vegar skal áréttað að ef hið nýja ákvæði samkvæmt fyrstu grein þessa frumvarps verður að lögum heimilar það einnig rétthöfum að gera nýjar kröfur um innlausn veiðiréttinda allt fram að því þegar gildistíma ákvæðisins er lokið með vísan til framanritaðs er lagt til að það tímamark

ýmis verkefni samkvæmt lögunum meðal annars að framkvæma matsgerðir og gera arðskráa samanber fertugustu og fjórðu grein laganna úrlausn ágreinings um skiptingu veiðiréttar í óskiptri sameign samanber aðra málsgrein áttundu greinar úrlausn ágreinings um verðmæti innleysts veiðiréttar samanber tíundu grein ákvörðun bóta fyrir tjón af svæðisbundinni friðun eða veiði samanber þriðju málsgrein tuttugustu og fjórðu grein ákvörðun bóta fyrir tjón vegna notkunar fastra veiðivéla samanber sjöttu málsgrein tuttugustu og áttundu grein ákvörðun um skiptingu veiðitíma veiðistaða endurgjald og fleira fyrir stangveiði í straumvatni samanber fjórðu málsgrein tuttugustu og níundu grein ákvörðun bóta fyrir tjón vegna gerðar fiskvega samanber fjórðu málsgrein þrítugustu og fjórðu greinar og ákvörðun bóta vegna tjóns ef sannað þykir að framkvæmd eða mannvirkjagerð í eða við veiðivatn spilli fiskgengd lífríki veiðivatns eða öðrum þeim hagsmunum sem verndar njóta samkvæmt lögunum samanber þrítugasta og sjöttu grein matsgerðum matsnefndarinnar verður ekki skotið til ráðherra eða annarra stjórnvalda samanber fertugustu og áttundu grein laganna en þær er hins vegar að sjálfsögðu unnt að bera undir

landssambandi veiðifélaga ekki er samkvæmt lögunum gert ráð fyrir því að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í xxxxx lögum að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra tilnefni mann í matsnefndina sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ber hins vegar ábyrgð á lax og silungsveiðimálum hér á landi en þetta er einn af þeim málaflokkum sem eru á sviði sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins einnig er ljóst að meiri hluti laxveiðiáa landsins er í eigu bænda en sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið fer með yfirstjórn landbúnaðarmála hér á landi

um breytingar á skipan matsnefndarinnar eru því eðlileg og til hagsbóta fyrir atvinnugreinina og veiðiréttareigendur ég tel einnig að muni liggja almenn sátt um þau og þær aðrar breytingar sem felast í frumvarpinu meðal hagsmunaaðila á fylgiskjali með frumvarpi þessu er að